Señora Presidenta, señor Zanetti, señor Comisario Dominik, la verdad es que puede sorprender la coincidencia de prioridades que hay entre este Parlamento y el Consejo Europeo y, luego, lo alejadas que están las posturas respecto al presupuesto porque, como muy bien usted explicaba —y largamente hemos discutido sobre ello—, una de las grandes prioridades de las instituciones europeas tiene que ser salir de la crisis, relanzar la economía, generar crecimiento y luchar contra el desempleo, especialmente el desempleo juvenil. Esas son las medidas a corto plazo. Y más a largo plazo, podemos hablar de cumplir la Estrategia Europa 2020 y, sobre todo, de conseguir que la Unión Europea sea competitiva en el mundo en el que vivimos. Y para eso tenemos que invertir y creo que tenemos que invertir para poder competir, en este mundo, en conocimiento y por eso creo que hay que reforzar, como muy bien decían, las partidas dedicadas a la investigación, al desarrollo, a la educación y a la ayuda a las pequeñas y medianas empresas. O podemos hablar también de infraestructuras o incluso de energía, que es uno de los grandes retos que tiene la Unión Europea en el futuro. Pero cuando llegamos al detalle y cuando nos ponemos a ver la financiación que el Consejo quiere dedicar a estos programas y la que quiere dedicar el Parlamento Europeo, ahí es donde vemos la gran diferencia. Porque nosotros, en nuestra lectura —y verán los acuerdos a los que llegaremos los próximos días—, vamos a reforzar muchos de estos programas y, en cambio, ustedes, en la lectura que nos proponen del Consejo, recortan, por ejemplo, 195 millones en investigación y desarrollo, 35 millones en el Mecanismo Conectar Europa o 75 millones en las infraestructuras a gran escala. Y, por lo tanto, vemos que hay una contradicción entre lo que los Consejos deciden —en lo que ha dicho el Ecofin, en lo que dijeron los Consejos Europeos en junio del año pasado— y lo que luego realizan en el presupuesto europeo.

Pero si miramos los pagos estamos en una situación muchísimo más grave. Y el problema es que ustedes, con la lectura que hacen del presupuesto, no solo no resuelven el problema, sino que lo agravan.

yo creo que la Comisión ha dejado muy claro que estos recortes no están siendo viables. No voy a entrar en los detalles técnicos —la Comisión ha explicado muy bien cuál es la situación—, pero sí les quiero decir dos cosas primero, recortar el presupuesto en pagos no es ahorrar en el presupuesto, porque lo único que están haciendo es no pagar lo que estamos debiendo, porque no están cumpliendo con los acuerdos del marco financiero y porque lo peor de todo es que están retrasando la puesta en marcha de proyectos que son vitales para el futuro de la Unión Europea. Y recortar creo que es un doble error en el presupuesto europeo, porque si pretenden solucionar las finanzas nacionales mediante un recorte del presupuesto europeo, es evidente que no lo van a conseguir —¡ojalá solo con un pequeño recorte en el presupuesto europeo consiguiéramos salvar la situación de las finanzas!—.

el problema es que están negando el valor añadido del presupuesto y creo que no estamos reconociendo el proyecto europeo como tal. Para terminar, simplemente le pido a la Presidencia italiana, de verdad, que mire con detenimiento el problema de los pagos y que estudie muy a fondo las posibles soluciones dentro del Consejo. Si ustedes de verdad abordan este problema, van a tener a este Parlamento ayudando y trabajando codo con codo para evitar que esto siga adelante.